Pane předsedající, já myslím, že tato debata by měla do Lucemburku vyslat velmi jasný signál, že v globalizovaném světě se velmi rychle mění priority a že je potřeba na ně efektivně a flexibilně reagovat. K tomu je také zapotřebí efektivních a flexibilních nástrojů, jako jsou rychlé půjčky, a právě tyto půjčky musí umět Evropská investiční banka poskytovat s prioritami Evropské unie a musí umět je zaměřit do sektorů, které jsou pro Evropskou unii tak důležité.

Třeba myslím si, že investice na dopravní stavby a infrastrukturu by se daly využít právě díky Evropské investiční bance a daly by se dát a nasměrovat do projektů, které mohou mít přidanou hodnotu nebo které mohou mít pákový efekt pro ekonomiku daného státu. Také investice do start up, nových technologií, to všechno můžeme realizovat skrze tyto půjčky, které můžou mít přidanou hodnotu právě pro příjemce na základě toho, že Evropská investiční banka dokáže perfektně strukturovat ty projekty a dokáže ocenit i riziko z těchto projektů.

Zároveň může také přilákat nové investory a to si myslím, že Evropská investiční banka nedokáže v současné době příliš využít.